Jak to osiągnąć? Otóż moim zdaniem trzeba wynegocjować kryteria uczestnictwa i zasady zarządzania PESCO zapewniające równy wpływ państw na kierunki rozwoju współpracy, zwłaszcza programy rozwoju zdolności wojskowych oraz zrównoważony rozwój przemysłu obronnego wszystkich państw Unii. Po drugie, nie do przyjęcia są dokonywane próby zasłaniania się PESCO w celu zmiękczenia zobowiązań przyjętych w NATO. To oraz brak synchronizacji PESCO z procesem planowania obronnego w NATO może istotnie podważyć spójność polityczną sojuszu. A z punktu widzenia bezpieczeństwa flanki wschodniej należy poddać większej analizie projekty wsparcia mobilności wojsk i sprzętu inicjowane w ramach PESCO. Harmonijne działanie i szybkość podejmowania decyzji w tej sprawie jest kluczowa dla bezpieczeństwa Europy Środkowo Wschodniej.